Artur, predvajaj pesem od Britney Spears Toxic. Artur, zapomni si moj nakupovalni seznam. Solata, krompir, korenček, kruh, sir, mleko. Artur, kakšno bo vreme v nedeljo, šestindvajsetega julija? Artur, povej mi, kdo je zmagal predsedniške volitve v Ameriki. Artur, povej mi, kdaj so olimpijske igre. Kakšna je časovna razlika med Tokiem in Ljubljano? Kaj je največji ocean na svetu? Povej mi, kdaj se je začela in končala prva svetovna vojna. Povej mi, kdo je napisal Prevzetnost in pristranost. Ustvari dogodek, rojstnodnevna zabava šestindvajseti julij. Povabi Marico, Janeza, Tomaža in Kajo. Artur, spomni me, da kupim mačkam hrano za jesti in pesek. Artur, v nedeljo me spomni, da naj se udeležim protesta. Artur, zapomni si, v nedeljo imam frizerja ob osmih zjutraj. Ustvari seznam mojih najljubših skladb Elton John Rocket Man. Artur, koliko kilometrov oziroma koliko minut hoje je od kolodvora do frančiškanske cerkve? Artur, preveri, do kdaj je odprta Astoria. Zapomni si recept za mafine. Dvesto petindvajset gramov moke, ena čajna žlička pecilnega praška, en vanilijev sladkor, sto deset gramov sladkorja, petindvajset gramov kakava v prahu, sto gramov čokolade za kuhanje. In eno jajce, sto petinsedemdeset mililitrov mleka, petinsedemdeset mililitrov olja. Artur, zapiši si, nakupovalni seznam. Moka, kakav v prahu, olje, mleko. Artur, zabeleži si rojstni dan od prijateljice Martine. Osemindvajseti avgust.